Afortunadamente, en la Comisión de Asuntos Exteriores no todos los miembros del Grupo GUE NGL respondieron como la señora Albiol. Le voy a hacer una pregunta, a ver si tiene respuesta para esto ¿cómo es posible que su voto coincida con el voto que ha expresado la extrema derecha de esta Cámara? Es decir, su voto coincide con el del Frente Nacional, con Aurora Dorada y con el amigo polaco este que nos hemos echado.